De aceea, la nivelul Uniunii, numărul femeilor expuse riscului sărăciei și al excluderii sociale este mai mare decât cel al bărbaților.